Pane předsedající, já jsem podpořil postup té části Evropského parlamentu, která si myslí, že je dobře, abychom zavedli pouze jeden čas, aby se nestřídal letní a zimní čas. Jsem přesvědčený, že v dnešní době, kdy i odborníci jasně říkají, že střídání času nepřináší žádné ekonomické výhody, tak zachovat střídání času ve chvíli, kdy to způsobuje problémy určitým skupinám evropské populace, starším lidem, nemocným lidem, malým dětem,

Proto si myslím, že je dobře, že jsme dneska přijali určitou rezoluci, i když v té měkčí formě, a bylo by dobře, aby se Evropská komise tímto zabývala a abychom časem opravdu zachovali v Evropě pouze jeden čas, který nebude způsobovat žádné skupině našich obyvatel problémy a dokonce nebude způsobovat problémy ani určitým druhům hospodářských zvířat.